Siamo al collasso, perché abbiamo aspettato di vedere un dato come 12 milioni di cittadini europei che sono ridotti allo stremo delle forze e alla fame, e replicheremo un modello come quello della garanzia per i giovani, che voi sapete benissimo che è stato un fallimento totale perché gli Stati che lo hanno implementato hanno mancato.

Perché io mi domando è garantire la dignità?

Bene, una famiglia con 4 euro all'ora di corso di formazione non ci sfama i figli.